Er was eigenlijk al geen sprake meer van een evenwicht, zelfs niet van een wankel evenwicht in de Hoorn van Afrika. Oorlog en klimaatverandering leiden tot dit soort hongersnood. Wat mij dan raakt, is dat als wij in dit Parlement moeten stemmen over een verscherping van onze normen over de CO 2 uitstoot, dus voor het terugdringen van de opwarming van de aarde, dat onze portemonnee dichterbij is dan de monden van de burgers in de Hoorn van Afrika.